forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá innanríkisráðuneytinu um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali fimmtíu og fimm um fjölda kaupsamninga um fasteignir frá margréti tryggvadóttur gert er ráð fyrir að fyrirspurninni verði svarað fyrir lok þessa mánaðar